Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Każdorazowo na początku nowego okresu programowania zastanawiamy się nad tym, czy polityka spójności, którą chcemy realizować w nowym okresie, jest jakby powtórzeniem poprzedniej polityki, tylko z innymi sumami pieniędzy,

Jako sprawozdawca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego chciałbym potwierdzić, że w przypadku tego funduszu mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Mamy do czynienia ze zmianą polityki.

w związku z tym mamy do czynienia z koncentracją tematyczną, a więc z koncentrowaniem się na pewnym typie wydatków, koncentracją inaczej określoną w tych trzech typach regionów.

Mamy również decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób wyznaczyć limity na ograniczenie niskiej emisji. Te limity nie dla wszystkich na tej sali są zadowalające, ale one najwyraźniej wskazują na różne limity w różnego typu regionach. Wskazują one również na to, że kwestia ograniczenia niskiej emisji staje się jednym z kluczowych tematów politycznych w następnym okresie programowania.

Kontrowersje dotyczyły inwestycji infrastrukturalnych w drogach, dotyczyły inwestycji w kulturze, w turystyce, ale co do generalnego założenia zgadzaliśmy się co do tego, że one powinny być właśnie skoncentrowane i pieniądze nie powinny być w dzisiejszym okresie rozpraszane na różnego typu działania. W związku z czym w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego dzisiaj odnajdziemy inwestycje w działania związane z cyfryzacją, innowacyjnością, rozwojem. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dzisiaj zaprzecza temu, co było mówione na tej sali kilka godzin temu. Dzisiaj nie mamy do czynienia z odejściem od rozwoju i innowacji tylko dlatego, że nie ma pieniędzy na badania naukowe. Dzisiaj właśnie w polityce spójności mamy znaczące sumy na działania proinnowacyjne, na inwestycje rozwojowe, ale również na całą sferę digitalizacji, na całą sferę gospodarki cyfrowej.

Ważnym elementem Funduszu Rozwoju Regionalnego jest również nowy element, który pojawił się w tym okresie programowania, a więc duży wzrost znaczenia tzw. wymiaru miejskiego to zarówno inwestycje w miastach, kwestie rewitalizacji, kwestie ochrony środowiska, kwestie budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności efektywności energetycznej budynków, ale to również nowe metody, nowe instrumenty, jakimi są inwestycje ITI, które są związane z zintegrowanym rozwojem terytorialnym. Ten nowy instrument będzie wymuszał zupełnie inne podejście w obszarach miejskich.